herra forseti í frumvarpi þessu er lagt til að íbúðalánasjóði verði tímabundið óheimilt að krefjast nauðungarsölu á fasteign eða ráðstöfun hennar og á það við um húsnæði sem er ætlað til búsetu og gerðarþoli eigi þar lögheimili og haldi þar heimili það sem þetta þýðir er það að tímabundið er íbúðalánasjóði óheimilt að krefjast nauðungarsölu á heimili landsmanna þar sem fólk býr ríkisstjórnin hefur ítrekað lýst því yfir að hún ætli að taka á skuldavanda íslenskra heimila og það er mat flutningsmanna þessa frumvarps að það sé nauðsynlegt að skapa svigrúm fyrir skuldug heimili á meðan er beðið eftir annars vegar úrskurði efta dómstólsins sem hæstiréttur bað um að skera úr um lögmæti verðtryggðra húsnæðislána

og gengistryggingu sem er núna að eiga sér stað samkvæmt lögum sem innanríkisráðherra fékk samþykkt á þinginu í sumar það er því í gangi flýtimeðferð dómsmála um verðtrygginguna og við erum að bíða eftir úrskurði frá efta dómstólnum um lögmæti verðtryggingarinnar og svo erum við líka að bíða eftir náttúrlega skuldaleiðréttingu ríkisstjórnarinnar en samt er ekki komið heimilum í skjól þar til það er orðið skýrt hvert er lögmæti þessara lána og hvort fólk eigi rétt á leiðréttingu vegna forsendubrests í kjölfar hrunsins sem ríkisstjórnin ætlar að leiðrétta lánin á þeirri forsendu það sem þetta frumvarp því gerir er aðeins það að veita frest að veita svigrúm að veita skjól út af þessum fyrrgreindu málum og öðrum óvissuþátta sem kunna að standa í vegi fyrir að gengið verði

þetta frumvarp á aðeins við um íbúðalánasjóð því miður en það er vegna þess að innanríkisráðherra hefur ítrekað sagt að hún muni ekki stöðva nauðungarsölur sem fara fram að kröfu einkabankanna að kröfu

í tilfelli íbúðalánasjóðs er ríkið eigandi ríkið á íbúðalánasjóð

hefur vald til þess að móta stefnu íbúðalánasjóðs með lögum og það er það sem þetta frumvarp gengur út á að móta stefnu íbúðalánasjóð þannig að íbúðalánasjóði eins og segir hérna í lögunum frá gildistöku laga þessara ber sýslumanni að verða við ósk gerðarþola um að fresta fram yfir þrítugasta september tvö þúsund og fjórtán töku ákvörðunar um framhald uppboðs eða ráðstöfun eignar á almennum markaði ef íbúðalánasjóður leitar nauðungarsölu á grundvelli sjöttu grein á fasteign þar sem gerðarþoli heldur heimili og hefur skráð lögheimili enda sé um að ræða húsnæði sem er ætlað til búsetu samkvæmt ákvörðun skipulags og byggingaryfirvalda

að þetta frumvarp sem er í tveim stuttum greinum einni grein sem fjallar um það að stöðva nauðungarsölurnar þær séu óheimilar og hin greinar tvö bara um að lögin öðlist þegar gildi þetta frumvarp hefur verið flutt áður tvisvar sinnum og samþykkt af alþingi tvisvar sinnum á síðasta kjörtímabili þá náði það yfir allar lánastofnanir sem höfðu kröfu á húsnæði landsmanna þetta tekur bara á íbúðalánasjóði til þess að innanríkisráðherra geti ekki bara slegið þetta út af borðinu á þeim forsendum að það sé verið að ganga gegn eignarrétti kröfuhafa ef innanríkisráðherra eða þingmenn sjálfstæðisflokksins líta svo á að það eigi að víkka þetta út í meðferð nefndarinnar það er að það eigi að taka á eins og á síðasta kjörtímabili að frysta nauðungarsölur tímabundið á öllum heimiliseignum og öllum eignum heimila landsmanna það er öllum húseignum þeirra þá munum við að sjálfsögðu kjósa líka með því en þetta er fókusinn á íbúðalánasjóð til að það sé ekki hægt að slá því út af út af borðinu ég held að þetta sé í rauninni allt það sem ég vildi sagt hafa þá bara óska ég eftir að þessu máli verði vísað til efnahags og viðskiptanefndar og fái málefnalega og góða umræðu þar í lokin vil ég benda landsmönnum á að þetta mál er algjörlega þingtækt heimildirnar eru til staðar hjá löggjafanum þetta stangast ekki á við nein eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar þetta mál hefur þegar nákvæmlega samhljóða mál nema í miklu víðara samhengi verið samþykkt hér á alþingi tvisvar sinnum á síðasta kjörtímabili það eina sem vantar er raunverulegur pólitískur vilji til þess að koma þessu áfram málið er algjörlega þingtækt þá er það spurningin hverjir hafa valdið til þess að hreyfa málið áfram nú eða svæfa það hér í þinginu það er fyrst nefndarformaður formaður nefndarinnar sem ræður hvort þetta mál verði á dagskrá hvort umræða um þetta lagafrumvarp fer á dagskrá nefndarinnar í öðru lagi meiri hluti þeirrar nefndar hvort þeir vilja samþykkja að málið fari sé tekið út úr nefndinni og inn aftur í þingið og þá þingforsetinn sem hefur dagskrárvald yfir þinginu og ræður því hvort þetta mál fari til annarrar og svo þriðju umræðu hér í þinginu og á endanum til atkvæðagreiðslu og að lokum meiri hluti þingsins sem getur samþykkt þetta frumvarp gert það að lögum og komið helmingi heimila landsins sem eru með íbúðalán sín hjá íbúðalánasjóði helmingi heimila landsins í skjól